Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'acte pour le marché unique a pour objectif de remettre le marché au service des citoyens et de les réconcilier avec celui ci, tout en considérant qu'un marché unique efficace peut et doit être source de croissance et de création d'emplois durables. Or, la teneur des récentes propositions législatives et des communications de la Commission montre que ses préoccupations demeurent, pour l'essentiel, centrées sur la facilitation du commerce au détriment de mesures ciblées sur l'emploi et les citoyens. Des enjeux majeurs sont absents promotion d'emplois de qualité et refus du dumping social, défense du modèle de protection sociale et des services publics, portabilité des droits sociaux et de retraite, protection des consommateurs dans les services financiers, droit au recours collectif. Le Parlement doit rappeler à la Commission que les citoyens souhaitent et ont besoin d'une Europe innovante qui puisse créer de la croissance, les protéger et aussi leur redonner confiance.